borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þinghóps hreyfingarinnar margrét tryggvadóttir er formaður birgitta jónsdóttir varaformaður og þór saari ritari jafnframt tilkynnist að þór saari er formaður hreyfingarinnar borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks sjálfstæðisflokksins illugi gunnarsson er þingflokksformaður borist hefur eftirfarandi tilkynning um breytingu á stjórn þingflokks vinstri hreyfingarinnar græns framboðs álfheiður ingadóttir er formaður árni þór sigurðsson varaformaður